J'ai lu dans la presse des déclarations selon lesquelles vous vous plaignez qu'un programme lancé par le gouvernement italien ne profiterait probablement pas à des Italiens, mais à des Roms, à des étrangers. Ce genre de discours, s'il est avéré, s'apparente tout à fait au discours de la préférence nationale qu'on n'est pas habitué à entendre de la part du PPE.

Mais que cela vienne de vous, ça pose un problème grave, je pense, de respect tout simplement des valeurs européennes!